Me arutame siin dokumenti, mis määrab Euroopa Parlamendi poolse mandaadi läbirääkijatele Islandiga ja samas on see oluline sõnum avalikkusele, sealhulgas Islandi avalikkusele, mis nagu teame ei ole optimistlikult meelestatud Euroopa Liiduga ühinemise suhtes. Kuna tegemist on mandaadiga, siis ma arvan, et peaksime rõhutama aspekte, mis tõotavad tulla neil kõnelustel kõige tõsisemad, nagu kalandus ja vaalaküttimise küsimus. Ja mul on kahju, et väliskomisjonis hääletati roheliste vastavad ettepanekud maha, sest need oleksid olnud aus ja otsekohene kommunikatsioon islandlastele. Küll aga ei hääletatud maha punkte, mis otseselt läbirääkijate mandaati ei puuduta, ja loomulikult pean ma silmas siin Icesave´i küsimust.

Mulle isiklikult tundub ebaõiglane, et mõned inimesed sooviksid mõne majandustegelase valede otsuste eest vastutavaks teha kogu Islandi rahva. Pealegi raha Islandi pankadesse paigutasid nii mõnedki briti omavalitsused, kellele briti maksumaksjad olid raha andnud ühistranspordi ja hariduse korraldamiseks, mitte kasiinos käimiseks. Ühel väliskomisjoni istungil nimetati Islandit koguni pankrotistunud saareks. Tõsi on, et Islandit on tabanud finantskriis, kuid kas me teame paljusid riike, keda pole?

Ja viimaks, madame president, ma loodan väga, et juba selle koosseisu ajal tuleb kuus lisatooli siia saali paigaldada Islandi liikmete jaoks.